Bij de kwijting over 2010 is door uitstekend werk van de rapporteur duidelijk geworden dat bij diverse agentschappen het budget onverantwoord is besteed.